Wspólnota pozostaje głównym inwestorem i drugim po Stanach Zjednoczonych partnerem handlowym tego regionu.

Uzasadniona wydaje się konieczność wzmocnienia obecności Unii w tym regionie jako gwaranta prawidłowej drogi wychodzenia z kryzysu. Współpraca z krajami o średnich dochodach i ich wspieranie pomoże im rozwijać potencjał w walce z ubóstwem i w rozwoju na szczeblu regionalnym.

Palącą sprawą są również wzajemne działania wspierające zwalczanie przestępczości zorganizowanej.